Pour rappel, plus d'un tiers des espèces et plus de la moitié des écosystèmes sont aujourd'hui menacés, et en Europe, territoire où la pression de l'artificialisation des milieux naturels est toujours plus forte, la situation est d'autant plus préoccupante que c'est la moitié de la faune sauvage qui est aujourd'hui menacée. Face à cette situation, le financement des politiques environnementales et des actions locales est bien entendu crucial.

Toutefois, nous pouvons saluer le travail réalisé par le rapporteur et par ce Parlement, qui font ressortir un certain nombre de points positifs, dont trois méritent d'être défendus. Tout d'abord, nous nous félicitons de la régionalisation de la sélection des projets, qui permettra un financement plus efficace de ceux ci, sans discrimination nationale, en contribuant à une cohérence européenne dans la stratégie de préservation de l'environnement, tout en maintenant une réelle diversité d'action sur le territoire que constitue la mosaïque européenne. Ensuite, nous saluons la prise en considération des frais de fonctionnement TVA, frais de personnel des ONG et des acteurs locaux.

Or, ce sont les acteurs locaux qui possèdent aujourd'hui l'expertise et le savoir faire dont dépend la réussite de nos politiques de préservation de la biodiversité et de l'environnement. Cette mesure devra être efficace. Enfin, l'idée de projet intégré, qui devrait nous permettre des financements croisés avec d'autres fonds européens, notamment régionaux permettrait je l'espère une meilleure prise en considération de la biodiversité dans l'ensemble des politiques, affichages et ambitions de l'Union européenne. Le programme LIFE permet d'apporter une véritable cohérence dans la mise en œuvre des différentes politiques européennes et dans l'application des directives, telles que la directive Habitat et la directive cadre sur l'eau.

C'est certes trop peu, mais c'est fondamental pour l'ensemble des politiques environnementales européennes. C'est une partie de la solution à la crise qui ébranle l'Europe, permettant de relancer l'innovation des emplois locaux, le bien être et la sécurité de nos citoyens, mais aussi la qualité de nos territoires.